Domnule președinte, vreau în primul rând să îmi exprim satisfacția, pentru că, în sfârșit, putem astăzi să dezbatem și, după, să votăm o rezoluție despre cazul Nadiyei Savchenko. E a treia oară când grupul nostru politic a propus acest subiect pentru rezoluțiile de urgență. De două ori, socialiștii au blocat discutarea cazului Savchenko în Parlamentul European, probabil pentru a evita criticile puternice și întemeiate la adresa Moscovei și a raportului său cu

Într adevăr, cazul Savchenko ne arată duplicitatea Rusiei în războiul care se duce în vecinătatea Uniunii Europene. Rusia ține în închisoare, investighează și, de curând, a formulat acuzații împotriva Nadiyei Savchenko, capturată în estul Ucrainei, atunci când lupta împotriva separatiștilor proruși. Deși Savchenko e în închisorile Moscovei, Rusia nu se consideră parte a acestui război. Mai mult decât atât, acordurile de la Minsk din luna februarie, pe care Rusia le a semnat, prevăd eliberarea tuturor prizonierilor capturați în războiul care se duce de mai bine de un an de zile în Ucraina. În ciuda faptului că Rusia a promis eliberarea Nadiyei Savchenko, acest lucru nu s a petrecut. Săptămâna trecută, pe 24 aprilie, comisia de investigare a finalizat o listă de acuzații aduse Nadiyei Savchenko. Rusia are, deci, un comportament duplicitar e parte a războiului din Ucraina, fără să asume acest lucru, pretinde că susține acordurile de la Minsk, dar face contrariul a ceea ce prevăd aceste acorduri, iar Nadiya Savchenko e prinsă în acest joc duplicitar al Moscovei. Cerem lui Vladimir Putin să o elibereze atât pe Savchenko, cât și pe ceilalți prizonieri ai conflictului ucrainean, pe care îi ține în mod ilegal în închisorile rusești.